Podpredsednik, hvala za besedo. Spoštovana gospa Duška Godina, spoštovane kolegice in kolegi! V Slovenski nacionalni stranki smo pregledali poročilo in nimamo pripomb na poročilo. Imamo pa vsekakor priporočilo, da bi ob hidroelektrarnah treba razmisliti o plovni poti od Ljubljane do Zagreba, ker vemo, da v Zagrebu se bo začelo delati pristanišče. Ta znesek po kati po nekaterih ocenah bi se povečal ob izgradnji hidroelektrarne za cirka pet procentov. Sam najbolj namreč prihajam iz Posavja, kjer imamo zelo veliko hidroelektrarn, in dosti je prostora okoli njih, da se bi ta plovna pot enkrat uredila in bi imeli potem plovno pot od Ljubljane do Zagreba. V Slovenski nacionalni stranki bomo podprli poročilo za leto dva tisoč devetnajst. Hvala.